Hvala lepa. Še enkrat poudarim, ne govorimo o duhovni oskrbi ali pa bog ne daj, če ostanemo terminologiji, kratenju, posameznikovih pravic do, svobode veroizpovedi. Je pa tako, naštel sem nekaj primerov, kršenja ustave jasnega in zakonodaje v prid ene privilegirane skupine ljudi, ene privilegirane, vere, verske institucije. Slovenija je in more ostati sekularna država. Zdaj polagam na dušo in kličem k enemu takemu takojšnjemu in doslednemu spoštovanju ustave in zakonodaje. Nihče ne dvomi v podtalno moč politično, gospodarsko, pa še kakšno moč, Rimokatoliške cerkve pri nas ali kjerkoli, a je ravno ločenost države in cerkve tista, ki družbo rine naprej, k razvoju. Verjamem, da ima slovenski politični vrh toliko hrbtenice, da bo to dojel in živel in seveda v skladu s poslovnikom, kličem po širši razpravi v državnem zboru na to temo. Hvala lepa.